Je partage totalement le souci exprimé dans votre document d'établir un lien entre le respect des valeurs fondamentales de l'Union et l'accès aux différents fonds européens de soutien aux investissements publics et privés. Les États membres qui se soustraient à la solidarité dans un domaine n'ont pas le droit d'exiger une solidarité dans d'autres domaines. Je soutiens également et je cite votre document la priorité qui est l'investissement dans les personnes. Je lis Une garantie pour l'enfance, soutenue par des fonds de l'Union européenne, pourrait ainsi être mise en place sur le modèle de la garantie pour la jeunesse. Voilà qui est neuf et intéressant, Monsieur le Commissaire. Je suis en faveur de la création d'un mécanisme de stabilisation macroéconomique, joliment appelé dans votre document fonds pour les mauvais jours. Je soutiens l'idée de la création d'une réserve de crise financée par des crédits non utilisés d'exercices précédents et la création, dans les programmes de dépenses, d'une réserve non programmée, qui serait disponible pour faire face aux imprévus. Enfin, en tant que corapporteur de ce dossier, j'appuie sans réserve la nécessité de mettre en œuvre, dans le prochain cadre financier pluriannuel, de nouvelles ressources propres. Ces ressources propres nouvelles sont indispensables, vous l'avez dit, pour faire face à trois réalités les conséquences du Brexit, les charges résultant des nouveaux défis et les réticences, il faut le reconnaître, de beaucoup d'États membres à accroître leur contribution pour alimenter le budget de l'Union à partir de leur budget. Les options que vous proposez dans ce domaine, ou en tout cas que vous suggérez, à la suite d'ailleurs du rapport Monti, sont pertinentes fini les rabais, instauration d'un panier de ressources propres, en liaison directe avec deux objectifs prioritaires de l'Union décarbonisation et approfondissement du marché unique et des recettes nouvelles provenant de politiques européennes.